Das Projekt kostet auch viel Geld, und diese Pferde sind beide fast tot und werden bis zum Ende geritten. CCS ist definitiv keine Alternative bei der Energieerzeugung, muss man eindeutig feststellen. keine Alternative Dort haben wir Alternativen zur Verfügung, die wesentlich kosteneffizienter sind, die heute schon funktionieren und mit intelligenten Netzen in Kombination etwas Gutes bewirken können. CCS kann in energieintensiven Industrien eine Lösung sein, aber dass wir dafür auch noch Geld in die Hand nehmen sollen, wo wir das Geld dringend an anderer Stelle benötigen, um Klimaschutz zu organisieren!

Jeden Euro können wir nur einmal in die Hand nehmen und investieren. Wir sollten die Euros da investieren, wo wir eine Garantie haben, dass es zum Erfolg gebracht wird.

Und die Mitgliedstaaten, die es gern selbst in die Hand nehmen können, können es ja vormachen. Dann können andere